Îmi exprim speranța că Europa va avea în continuare o contribuție pozitivă la dezbaterile de la Geneva, inclusiv când sunt discutate rapoartele pe țări. Solicit Înaltului Reprezentant să includă sistematic subiectul drepturilor omului în dialogul cu alte state. Doar astfel se va obține un sprijin larg pentru pozițiile Uniunii. Subliniez, totodată, efectele negative pe care le au conflictele înghețate asupra respectării drepturilor omului. Este elocventă situația din Transnistria. Aș dori să știu cum se explică lipsa de reacție a Înaltului Reprezentant când vine vorba de moartea tragică a cetățeanului moldovean Vadim Pisari. Vă reamintesc că el a fost ucis pe 1 ianuarie, la un punct de control din regiunea separatistă Transnistria, de un militar rus din forțele de menținere a păcii.